Nous faisons doublement fausse route puisque cela ne nous mènera qu'à aliéner Israël, qui reste tout de même un de nos partenaires importants et, il faut le souligner encore une fois, la seule démocratie de la région.